Dans le cas de l'huile de palme, cette question se double de problématiques de déforestation des forêts humides indispensables aux équilibres climatiques, de dérives sur les conditions de travail ainsi que d'une pollution extrêmement dangereuse pour les populations locales, tout cela au profit de quelques uns. Sans condamner l'huile de palme, il faut aujourd'hui prendre des dispositions afin que ce produit ne soit utilisé en Europe que pour les besoins indispensables. Il serait inconséquent de l'utiliser comme source de carburant, par exemple, mais aussi comme élément de friture, notamment dans les restaurations collectives.